Wenn Sie die Diskussion in Deutschland verfolgen, dann werden Sie sehen Das ist ein ganz wichtiges Thema, und alle diese Verbrechen, die da passieren, werden nach Recht und Gesetz verfolgt. Und gleichzeitig vertritt Deutschland zur Zeit eine offensive Flüchtlingspolitik und unterstützt die Idee der Quote zu spät, finde ich, aber Deutschland unterstützt diese Position.